Vážená paní předsedkyně, vážená paní poslankyně, vážené dámy a pánové,

České předsednictví navrhlo kompromisní text, kterému byla v rámci zvláštního zemědělského výboru Rady vyjádřena většinová podpora.

Pokud bude výsledek pozitivní a Evropský parlament rovněž schválí svoji zprávu k návrhu na plenárním zasedání, které by mělo proběhnout, bude kompromisní text českého předsednictví předložen Radě. Formálně Rada musí čekat na předložení stanoviska Evropského parlamentu, přestože k němu při rozhodování nemusí přihlížet.